En cette période de crise, nous pensons que c'est absolument essentiel et nous demandons que le Conseil suive le Parlement dans sa sagesse compte tenu du climat que nous connaissons aujourd'hui. Nous demandons aussi qu'une attention particulière soit portée au rythme d'engagement des paiements s'agissant du Fonds social européen car sinon ce dernier ne peut pas remplir ses objectifs. Nous demandons aussi que davantage de moyens soient consacrés au dialogue social car dans les restructurations que nous connaissons, l'expérience nous apprend que là où il y a dialogue social, les choses peuvent se passer de manière plus harmonieuse et des solutions plus optimales peuvent être trouvées. C'est un enjeu important. Enfin, nous nous réjouissons que la commission des budgets ait soutenu l'initiative EURES premier emploi, c'est une contribution concrète du Parlement européen à l'initiative phare sur la jeunesse en mouvement et c'est aussi un outil au service de l'innovation sociale que nous avons besoin de développer.